Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Das war schwierig, langwierig, aber letztlich ist dann ein Kompromiss zustande gekommen. Der einheitliche Eisenbahnraum wurde zwar schon 2001 beschlossen, aber wir sind weit davon entfernt. Es gibt Länder, die haben eine strikte Trennung von Netz und Betrieb, aber kein anderes Unternehmen auf dem Schienennetz, und es gibt integrierte Konzepte mit viel Wettbewerb. Das muss geklärt werden, deshalb wollten wir auch hier diese Neufassung. Die kam natürlich viel zu spät, denn neun Jahre hat sich die Kommission das angeschaut und war untätig. Und dann hat sie das Gerichtsverfahren eingeleitet, und wir wollten eigentlich mit dem und anderen Themen warten, bis das Gericht entscheidet. Wir brauchen eine starke Regulierungsstelle, die schnell entscheidet und auch gut ausgestattet ist. Denn wir haben die Situation, dass es in einigen Ländern überhaupt keine Regulierungsstelle gibt, dass in einigen Ländern in vierzehn Tagen entschieden wird, in anderen in zwei Monaten, wenn alle Formulare ausgefüllt sind da das nie der Fall ist, kann das zwei Jahre dauern und es gibt Länder, da kriegt man innerhalb von zwei Jahren noch nicht einmal eine Antwort.

Wir hätten uns natürlich die Übergangsregelung schneller gewünscht.

Aber wir haben durchgesetzt, dass es Transparenz gibt, dass man über die Geldflüsse Bescheid weiß, das Lernproblem ist angegangen, das ERTMS, dass wir ein europäisches Zugsicherungssystem haben, das das grenzüberschreitende Lokomotivfahren einfacher macht, und wir haben den unfairen Wettbewerb vor allem auch bei den Strompreisen unterbunden.

Es ist vorhin angesprochen worden, die Trennung von Netz und Betrieb und auch die Liberalisierung des Personenverkehrs sollen im Vierten Eisenbahnpaket stattfinden. Darauf hat sich die Kommission festgelegt, aber die Gerichtsentscheidung warten wir auch ab. Deshalb wollen wir sehen, dass der einheitliche Eisenbahnraum endlich verwirklicht wird, denn er dient der Umwelt und natürlich dem europäischen Markt!